þessari umræðu hefur nokkuð verið vísað í þann ágæta mann og minn gamla skólafélaga jens stoltenberg og hvað hann hefur sagt í þessu máli meðal annars var vísað til þeirrar fyrirspurnar sem hann fékk á þingi norðurlandaráðs og þess svars sem hann gaf þar ég hef sjálfur hlustað á þessar fréttir sem háttvirtur þingmaður róbert marshall vitnaði í og ég hef líka kynnt mér umræður í norska stórþinginu um þetta mál ég held að það sé óhætt að fullyrða það þegar að minnsta kosti frumtextinn er skoðaður af því sem jens stoltenberg hefur sagt um þetta mál að hann hafi hvergi sagt að hér væri um að ræða skilyrði af hálfu norðmanna hann hefur réttilega sagt að það mundi auðvelda aðkomu þeirra að þessu máli og þannig hjálpaði það til hann hefur sagt að það væri ákveðin forsenda en hann hefur heldur ekki sagt og ég vísa líka í ummæli utanríkisráðherra noregs jonasar að störe að íslendingum yrði ekki sagt neitt fyrir verkum í þessu efni þeim yrði ekki sagt að þeir yrðu að fara eftir skilmálum alþjóðagjaldeyrissjóðsins það hafa norðmennirnir líka sagt

samfélagi og þeirra tungumáli hef ég ekki getað lesið það út að þeir hafi sett þetta sem einhverja skilmála eða fyrirframskilyrði af sinni hálfu þó að þeir hafi vissulega sagt það hér þegar leið á málið að það mundi auðvelda aðkomu þeirra og annarra norðurlanda að vinna eftir einhverju tilteknu prógrammi